Frau Präsidentin, werte Kommissarin!

Die Lage der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verschlechtert sich deutlich.

Es kann und darf so nicht mehr weitergehen.

20. Mai liegen, denn für faire und freie Wahlen bedarf es gewisser Voraussetzungen wie z.

Diese Bedingungen sehe ich aber nicht erfüllt. Bevor Wahlen in Venezuela stattfinden können, müssen Regierung und Opposition eine Vereinbarung treffen, die das Wahlverfahren festlegt, auf jeden Fall wie schon gesagt unter Teilnahme aller politischen Parteien. Die Wahlen müssen fair, frei und transparent ablaufen, und der besorgniserregende Zustand muss so schnell wie möglich beendet werden.